Je le sais, parce qu'ici tous mes collègues de la commission Emploi et affaires sociales sont présents.

Moi, je dirais qu'effectivement, l'intelligence artificielle et la robotique présentent des risques et qu'il faut absolument adopter un cadre réglementaire. Mais je voudrais vous mettre en garde sur de tels projets qui porteraient gravement atteinte à nos souverainetés nationales. De tels projets où la protection des données est d'autant moins assurée que l'Union européenne a fait l'impasse sur la souveraineté numérique et nous a rendus totalement vulnérables face à la Chine et aux états Unis. J'ajouterai que le principe du consentement à la collecte des données de nos travailleurs, assurés sociaux ou retraités est gravement remis en question.

Alors oui, nous devons œuvrer et aller vers une coopération entre les États et une numérisation et faire des efforts en ce sens, mais mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis autrement plus immédiats et plus profonds, comme le dumping social, le dumping fiscal ou les dérives du mondialisme.